Zonder een effectief uitzetbeleid blijven mensen op bootjes stappen met een grote kans op de verdrinkingsdood. Voorzitter, we moeten mensensmokkelaars vervolgen. We moeten illegaliteit strafbaar stellen. We moeten iedereen die op zee gered wordt, terugbrengen, onmiddellijk, en zeker niet toelaten tot de Europese Unie. Maar vooral moeten wij meer en sneller en onverbiddelijk uitzetten. De EU-wetgeving zit ons daarbij al in de weg, maar nu heeft dit Parlement vorige week voorgesteld om iedereen die arriveert automatisch toe te wijzen aan een land.